hæstvirtur forseti kæru landsmenn mestöll þjóðin var í sigurvímu eftir jafntefli íslenska karla knattspyrnuliðsins um liðna helgi fáir þó kannski eins og hæstvirtur fjármálaráðherra sem fór þegar í fjölmiðlum að gefa undir fótinn með byggingu risavaxinn knattspyrnuvallar upp á fimmtán til tuttugu milljarða króna þessi höll mundi mögulega að sögn ráðherrans ekki kosta skattgreiðendur neitt ekki frekar en til dæmis hvalfjarðargöng hana mætti nefnilega reisa með töfraformúlunni eignatryggðri fjármögnun en eignatryggð fjármögnun mun vera það sem hét einkaframkvæmd í opinberum rekstri áður en það hugtak fékk óorð á sig en auðvitað kæmum við til með að borga fyrir slíka framkvæmd ef af yrði á sama hátt og við greiðum enn í hvert sinn sem við ökum undir hvalfjörð einkaframkvæmdadekrið hefur þann eina raunverulega tilgang að gefa milliliðum kost á að hagnast loftkastalar hæstvirts fjármálaráðherra voru mjög í stíl við stefnuræðu hæstvirts forsætisráðherra honum verður tíðrætt um bestu fjárlög allra tíma mestu framlög til velferðarmála allra tíma og að allir verði ríkari jafnari og hamingjusamari hins vegar er skautað fram hjá því á hversu veikum fótum áætlanirnar standi og hversu lítið megi út af bregða til að hagstjórnin fari úr böndunum fram hjá þessu víkur hæstvirtur forsætisráðherra sér á sama tíma og hann sendir verkalýðshreyfingunni lítt duldar hótanir um breytingar á umgjörð kjarasamninga en það er ekki bara þegar kemur að fótboltavöllum sem stjórnarflokkarnir hafa kokgleypt kenningar um ágæti einkarekstrar það er nefnilega raunveruleg ástæða til að óttast að ríkisstjórnin hyggi lengra inn á brautir einkarekstrar og verktöku í velferðarmálum með tilheyrandi sveltistefnu gagnvart opinbera kerfinu það mun aðeins leiða til aukinnar mismununar og meiri kostnaðar fyrir samfélag og einstaklinga kannanir staðfesta að meginþorri íslendinga vill öflugt heilbrigðis og velferðarkerfi sem er rekið á vegum samfélagsins og fjármagnað með almennum sköttum við í vinstri hreyfingunni grænu framboði leggjum áherslu á samábyrgð og jöfnuð þegar kemur að skipulagi þessa málaflokks

í ræðu sinni áðan sagði hæstvirtur forsætisráðherra að ísland væri svo langt frá heimsins vígaslóð ekkert er þó fjær sanni ísland hefur á liðnum árum einmitt verið virkur þátttakandi í velflestum stríðum og íhlutunum vestrænna flest það fólk sem nú hrekst til evrópu er á flótta undan styrjöldum sem nato ríki ýmist stofnuðu til eða hafa kynt undir leynt og ljóst öllum má vera ljóst að stríðið í sýrlandi er skilgetið afkvæmi innrásarinnar í írak árið tvö þúsund og þrjú um stríðin í afganistan og líbíu þarf ekki að fjölyrða og jafnvel nú þegar afleiðingarnar blasa við okkur eiga hernaðarveldin þá einu lausn að bera fleiri sprek á eldinn síðast í sumar stóðu nato ríkin saman að því að styðja tyrki í að ganga á milli bols og höfuðs á kúrdum og flækja þannig styrjöldina enn frekar

kæru landsmenn hæstvirtur forsætisráðherra hefur sagt að huga þurfi að rótum flóttamannastraumsins þar er ég honum sammála á sama tíma og við opnum faðm okkar fyrir fólki á flótta skulum við líka ráðast að rótunum hættum að kynda undir styrjöldum í fjarlægum löndum og undrast svo hörmungarnar sem af því hljótast góðar stundir